Brok était accusé et sa qualité de député européen?

Entre la dilapidation des fonds publics dont notre collègue napolitain était accusé et sa qualité de député européen?